Madame la Présidente, le cas de Sakineh qui évidemment nous réunit ce soir et a mobilisé beaucoup de citoyens en Europe doit nous permettre aussi d'évoquer la situation d'un certain nombre de femmes. Je pense en particulier à Zahra Bahrami, qui est dans la même situation. Elle est menacée d'être exécutée suite à un procès qui s'est déroulé dans des conditions similaires, c'est à dire qu'elle a subi des pressions, un isolement pendant plusieurs mois isolement total des violences, la torture pour obtenir des aveux qui ensuite évidemment ne sont plus reconnus.

Il y a également le cas de ce jeune Ibrahim Hamidi qui vient d´être évoqué tout à l'heure, un mineur qui, lui non plus, n'a pas d'avocat, et le cas de Shiva Nazar Ahari, journaliste défenseur des droits humains. Amnesty International la considère comme une prisonnière d'opinion et elle est actuellement enfermée dans une cage dans laquelle elle ne peut bouger ni les jambes ni les bras.

Je pense que notre Parlement s'honore en se mobilisant pour le cas de Sakineh et pour toutes ces situations. Nous revendiquons l'abolition de la peine de mort, le moratoire sur toutes ces exécutions, la libération immédiate de tous ceux qui ont participé à des protestations pacifiques et, bien sûr, la libération des mineurs car, dans ce pays, de nombreux mineurs sont également condamnés à mort.